Porque los agricultores, los productores y los trabajadores con esto no tienen suficiente. ¿Piensa la Comisión evaluar y decidir implementar un plan de contingencia que dé una respuesta adecuada a las necesidades de los ciudadanos, de los trabajadores y de los agricultores? Porque esa es su obligación, además de negociar convenientemente, dar una solución real e inmediata a esos ciudadanos, a esos sectores, a esos productores que van a tener un impacto directo, siendo rehenes de una situación que ellos no han provocado.